Popis rostoucího násilí v této zemi, která dosud byla nábožensky tolerantní, je velmi dobře vystižen v samotném návrhu usnesení a byl také popsán předřečníky v této debatě. Ta fakta jsou velmi smutná a není třeba je opakovat. Bavme se o tom, jak této zemi můžeme pomoci, jakou pomoc můžeme poskytnout tamní vládě, které se bohužel nedaří potírat násilné útoky islamistů proti civilnímu obyvatelstvu. Nejhorší na celé věci je, že toto násilí má vzestupnou tendenci, že za poslední půlrok šlo o desítky útoků proti civilnímu obyvatelstvu a že vláda této země to zcela nezvládá.